Herr Präsident! Der Kollege Langen hat die Sachargumente schon genannt. Was hier in der Debatte stattgefunden hat und auch in den deutschen Medien derzeit stattfindet, ist ehrlich gesagt unsachlich. Der zentrale Punkt ist Den Mitgliedstaaten wird mit dieser Richtlinie in großem Maße freigestellt, festzulegen, wie hoch die Besteuerung von Diesel und Benzin zu sein hat. Es wird im Wesentlichen ein Verhältnis festgelegt. Lediglich die Steueroasen und Tanksteueroasen werden ihre Steuern effektiv erhöhen müssen.

Was mich stört, Herr Lambsdorff, möchte ich Ihnen auch persönlich sagen Sie sind Europa Freund, so wie ich. Aber hier so darüber hinwegzugehen, dass Deutschland selbst die Regeln festlegt, das ist beschämend für Europäerinnen und Europäer und erzeugt letztlich Europa Verdruss in Deutschland, statt zu einer sachlichen Aufklärung darüber beizutragen, was hier eigentlich zur Abstimmung steht.